Rozumiem, że harmonizacja 28 systemów podatkowych nie jest łatwa i nie jest dziś możliwa.

Akceptuję także okres przejściowy, w którym funkcjonowałby zaproponowany mechanizm kompensacyjny.